Hiszen sokszor azt hallottam ki belőle, mintha egy két képviselőnek fontosabbak lennének akár az Európai Unióval szomszédos országok problémái, mint maga az Európai Unió problémái. Mindenki, mindannyian elismertük azt, hogy az arab tavasz folyamatai jók, előremutatóak. Mindannyian szeretnénk, ha a demokrácia intézményei megerősödnének, kiépülnének a szomszédos államokban.

az Új Tavasz Programra. Hát kérem szépen, Európa bajban van! Ennyi pénzből, gondolják át, mennyi munkahelyet lehetett volna teremteni, mennyi üzemet, feldolgozóegységet lehetett volna létesíteni Európában, ami az európai emberek érdekét szolgálta volna.